au sein de l'Union, de l'effort de déminage et autres activités liées. L'Union européenne n'a eu de cesse, depuis, de promouvoir ces engagements, qui reposent, depuis 2003, sur la stratégie européenne de sécurité. En juin 2008, une nouvelle action commune a été adoptée en soutien à l'universalisation de la convention d'Ottawa. Elle est également destinée à fournir une assistance spécifique aux États parties à la convention dans la mise en œuvre des dispositions de la convention, en particulier concernant le déminage, l'assistance aux victimes et la destruction des stocks.

2009. Une nouvelle décision du Conseil est actuellement en préparation afin de soutenir spécifiquement le plan d'action, et sa composante d'assistance aux victimes. En parallèle à l'action plus politique du Conseil, les programmes d'assistance gérés par la Commission dans le cadre de l'aide au développement et de la politique de voisinage avec les programmes nationaux des États membres ont porté la contribution de l'Union européenne au déminage et à l'assistance aux victimes à hauteur de 1,8 milliard d'euros, à savoir la moitié de la contribution mondiale.